La Unión Europea ha concluido hace poco las negociaciones de un tratado de libre comercio e inversión con Vietnam. Un acuerdo que obvia las necesidades de la gente sin ni siquiera haber estudiado el impacto que tendrá en los derechos humanos, ya muy deteriorados en ese país. Un acuerdo que, como el CETA, favorece aún más a las privilegiadas transnacionales creando tribunales de arbitraje un acuerdo que no cuenta con cláusulas efectivas en materia derechos humanos un acuerdo que solo favorece los intereses de siempre, fomentando especialmente la minería y el expolio de recursos naturales. Con este acuerdo tendremos muchos más casos como el del señor Van Hoa que hoy nos ocupa y que, recordemos, ha sido represaliado por su resistencia pacífica ante las violaciones sistemáticas de una empresa que operaba en el marco del acuerdo de la ASEAN. Estamos hartos de que la Unión Europea se llene la boca hablando de derechos humanos y luego cierre los ojos, dando la espalda a sus propios principios, ante violaciones de derechos humanos, priorizando siempre el interés comercial. No nos cansaremos nunca exigir coherencia política.